Myślę, że właśnie zabezpieczenie granic oraz zabiegi zmierzające w kierunku zapobiegania fałszowaniu dokumentów pozwalających na przekraczanie tychże granic, to droga, która może prowadzić do skutecznego ograniczania zjawiska